Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le terrorisme, nous le savons bien, est une guerre asymétrique qui cherche non seulement à détruire des vies, à faire des victimes, mais plus encore, à fracturer nos sociétés, à jouer sur les ressorts émotionnels, parfois les plus sinistres, et à faire sa propre publicité idéologique. Alors, face à ce défi extrêmement complexe, qui est mutant, plastique, tout autant sécuritaire que sociologique, éducatif ou politique, nous devons avoir une réponse adaptée. Celle ci ne peut pas passer uniquement par l'émotion, qui est légitime, mais qui souvent nous conduit à prendre des mesures spectaculaires mais pas forcément efficaces. De ce point de vue, je me réjouis que la directive qui est discutée aujourd'hui, enrichie par le travail de Monika Hohlmeier, apporte des réponses concrètes, professionnelles et concourt véritablement à l'amélioration de ce qui est fondamental, c'est à dire notre arsenal législatif, harmonisé à travers toute l'Europe. Il est tout à fait essentiel d'avoir ce socle commun. Il faut aussi articuler beaucoup mieux les dimensions de renseignement, de police et de justice, et ne pas les confondre. J'entends beaucoup trop de collègues, ici, faire une confusion entre l'échange d'informations et de renseignements de différentes natures. Je ne sais que trop bien que, avant de se coordonner et de partager l'information, il faut la collecter, et quand on regarde ce qui s'est passé dans nos différents pays, on voit que bien souvent, les dysfonctionnements touchent d'abord la collecte d'informations avant même l'échange d'informations.